Ismerjük jól ezt a mondást, de hát drága jó Biztos úr, hol van ebben az anyagban, hol vannak a számok?

Hát a harmadik negyedben járunk és nem tudom, mikor fogunk ennek a felülvizsgálatnak a végére érni. De itt szeretnék egy kérdést megfogalmazni.

Nevezetesen azt, hogy ezt a felülvizsgálatot, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, ezt ebben az évben fejezzük be.

Én azt gondolom, hogy neki kell látni annak a következő költségvetési kerettervnek a megalkotásához, amihez már többé kevésbé hozzáfogtunk.

Ennek során pedig bátor reformokat kell tegyünk. Itt fölmerült a saját források kérdése. Hát tényleg lehetetlen állapot az, hogy mi vagyunk a világon az az egyetlen parlament, amelyik költségvetést alkot és nem érzi a választópolgárok felé ennek a terhét, hiszen nem mi szedjük el a polgároktól azokat a pénzeket, hanem közbe vannak iktatva a nemzeti kormányok. Kell e félteni a tagállamok szuverenitását attól, hogy az Európai Parlament a maga kiadásait, az európai közös kiadásokat maga veszi el, juttatja, hozza ide a polgároktól? Tudom, hogy ez nehéz kérdés. A szuverenitás kérdése nagyon fontos. És még egy kérdés nagyon fontos Elnök úr! Nevezetesen az, hogy amit kiadunk, a szubszidiaritás szempontjai szerint történjék, és ami a tagállamok dolga, azt ne akarjuk átvenni ide, európai szintre. Köszönöm a figyelmüket.